Efektivita a zmysluplnosť prevádzkovania farmy sa stáva čoraz viac závislá od mechanizmov podpôr a pravidiel ich poskytovania, ktoré sa vypracúvajú v priestoroch Európskej komisie. Deformácia poľnohospodárskeho trhu bola navyše umocnená mechanizmom dotácií pre novopristupujúce krajiny, ktorých podpora sa v mnohých prípadoch nepribližuje ani polovici pôvodných členských krajín. Preto je isto namieste dôkladne preskúmať systém pravidiel a mechanizmov používaných v súčasnosti v Európskej únii a pokúsiť sa zaviesť pre našich poľnohospodárov jednoduchšie, modernejšie a spravodlivejšie pravidlá.